Y esta señal tiene que ser doble primero, promover acuerdos que fomenten modelos agrarios sostenibles social, económica y ecológicamente segundo, que se cumplan la legalidad internacional y el respeto de los derechos humanos y colectivos del pueblo saharaui. El acuerdo favorece un modelo exportador que perjudica tanto a los pequeños agricultores del sur de Europa como a los de Marruecos. Beneficia solo a grandes empresas y fondos de inversión, que evaden normas sociales y medioambientales europeas. El acuerdo no contiene ninguna cláusula sociolaboral o medioambiental, especula con los alimentos y fomenta la competencia desleal. Se olvida de los pequeños agricultores —europeos y marroquíes— y no les garantiza su derecho a producir, por lo que acabarán por ser mano de obra barata para las multinacionales, verdaderas beneficiarias de este acuerdo. Y, por último, según la legislación internacional, estamos ante un problema político de descolonización sin resolver. Por supuesto que estamos a favor de la democratización de Marruecos, por supuesto que apoyamos las reivindicaciones de la primavera árabe, pero eso no puede ser la coartada para presionarnos a votar a favor de un acuerdo que ni siquiera recoge que el Sáhara Occidental deba estar excluido de su aplicación. El territorio del Sáhara Occidental, sus recursos naturales, sus materias primas, pertenecen al pueblo saharaui.

Mientras en sus territorios ocupados se plantan y exportan tomates frescos y en su mar se captura y exporta pescado fresco, las niñas y los niños saharauis comen pescado en lata y tomates concentrados. No debemos, por tanto, dar nuestro voto favorable a un acuerdo que consolida esta situación tan injusta.